la propuesta de marco financiero plurianual no nos desvela nada nuevo, por desgracia.

Será incapaz de compensar las desigualdades, de revertir la desindustrialización o de impulsar la transición energética y de modelo productivo. Pero, por si fuera poco, ustedes también recortan en política agraria común.

Una reforma para que llegue a los agricultores, y no solo a los terratenientes y a la agroindustria.

Y lo pueden llamar como quieran, pero esos fondos solo van a servir para criminalizar la migración y sobredimensionar la industria militar para que acabe la sobreproducción de armamento exportada a zonas en conflicto como Yemen. La Comisión está dedicando presupuesto europeo a armamento.